Zde je třeba zdůraznit kompetenci Parlamentu, který je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie a který má kompetence právě v rozpočtových otázkách i k udělování samozřejmě absolutoria. A je zde cítit dlouhodobě interinstitucionální napětí mezi Parlamentem a právě Evropskou radou a také samozřejmě Radou. Legitimita Parlamentu je nezpochybnitelná, a pokud Parlament opakovaně požaduje k rozpočtu právě Evropské Rady a Rady, aby byl oddělen, aby byl transparentní a o této věci se vůbec ani nejedná, tak to považuji za pošlapávání práv Parlamentu. Myslím, že tento postoj Evropské rady a Rady je dlouhodobě nepřijatelný, a já jsem chtěl na to poukázat. Tento návrh usnesení jsem podpořil, ale myslím, že dlouhodobě se s touto otázkou budeme muset vyrovnat.